Planul european de acțiune privind guvernarea electronică reprezintă o oportunitate de a moderniza administrațiile publice europene și naționale, prin reducerea substanțială a cheltuielilor, stimulând creșterea, inovarea și mobilitatea la nivelul regiunilor. Tehnologia informației și comunicării în domeniul administrației publice locale și regionale contribuie la creșterea transparenței, a responsabilității cetățenilor și reduce sarcinile și costurile administrative. În unele state membre corespunde cu eliminarea obstacolelor în calea reformei administrative. Guvernarea electronică implică optimizarea și flexibilitatea procedurilor administrative. La nivelul administrațiilor de la diferite niveluri se impun cu prioritate un set de reguli stabilit pe anumite criterii pentru sistemul achizițiilor publice, standardizarea și stabilirea capacității juridice a semnăturii electronice și implementarea platformelor informatice dematerializate de guvernare electronică. Am pus în practică proiecte transfrontaliere a căror implementare a fost deseori îngreunată de tehnologia limitată sau lipsa de corelare între țările vecine. De aceea, insist asupra necesității de dezvoltare a serviciilor interoperabile transfrontaliere în domeniul tehnologiei informației și comunicării.